Señor Presidente, señora Mogherini, cada día que pasa hay más presos políticos en las cárceles de Venezuela, hay más muertes violentas en las calles, más desabastecimiento en farmacias y supermercados, más escasez de agua y electricidad.

Y la respuesta del presidente Maduro a esta crisis no puede ser que los funcionarios trabajen solo dos días a la semana o que las mujeres no usen secadores de pelo. Vetando la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional y tratando de impedir el referendo revocatorio convocado por la oposición, el Gobierno de Venezuela está impidiendo una salida ordenada a una crisis integral. Y Venezuela no puede esperar más. Sin duda, desde Europa debemos seguir exigiendo la liberación de todos los presos políticos, el respeto al orden constitucional y a la voluntad de cambio democrático expresada por los venezolanos. Pero sobre todo, señora Mogherini, es imperativo que el Gobierno de Venezuela solicite la ayuda humanitaria internacional que se resiste a pedir suministros básicos, comida, medicamentos. Le pido desde aquí que la Unión Europea interceda para dar una oportunidad a los venezolanos.